W Republice Środkowej Afryki rozgrywa się dramat humanitarny. Po niekonstytucyjnym przejęciu władzy rebelianci z koalicji Seleka dopuszczają się bezprawia.

Republika Środkowej Afryki potrzebuje naszego pilnego, silnego wsparcia politycznego i finansowego.

Ważne jest oczywiście zwiększenie liczebności misji pokojowej dla ustabilizowania sytuacji, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ludności cywilnej oraz stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia wolnych demokratycznych wyborów. Słuszna jest decyzja Republiki Środkowoafrykańskiej dotycząca rozpoczęcia programu zbierania nielegalnej broni, kwestia pomocy powinna być poruszona podczas zgromadzenia...